Voorzitter, ik wil de collega's bedanken voor de goede voorstellen die voor ons liggen en die ik van harte ondersteun. De wil om te verbeteren, is altijd goed natuurlijk.